Nous venons d'entendre un certain nombre de sanctions à l'encontre de nos collègues de gauche.

Je considère qu'il est extrêmement important qu'avant qu'un député ne soit sanctionné, il soit entendu personnellement par le Président et qu'il en aille de même dans l'exercice des recours internes. Il est tout à fait anormal, pour ne pas dire scandaleux, que, dans un Parlement tel que le nôtre, ce droit d'être entendu qui est prévu par les textes que nous avons votés, à savoir la charte européenne des droits fondamentaux et le texte sur une bonne administration européenne